Monsieur le Président, dès le début de cette procédure de nomination, comme vous le savez, le groupe libéral et démocrate a dit que ce qui est en cause ici, c'est le programme pour les cinq prochaines années, que ce n'est pas une question de personnes ou de personnalités. C'est cela qui compte

Nous avons soutenu cela en juillet, parce que nous pensions qu'il était nécessaire que le candidat vienne avec un programme, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Je crois que cela a été une bonne décision de le faire, d'attendre en juillet, de ne pas nommer et d'attendre les propositions que nous allons discuter maintenant.

Nous traversons une crise économique et financière, donc nous avons besoin d'institutions européennes et nous avons besoin d'une Commission. Ce n'est pas très responsable

Dans deux semaines, dans trois semaines, dans deux mois, qu'ils viennent avec des propositions? Ils sont là.

C'est un mauvais point de départ, parce que la fin de la récession ne veut pas dire que c'est le début de la reprise.

C'est l'exigence que nous avons comme libéraux et comme démocrates, comme c'est aussi nécessaire que la Commission présente le plus vite possible un plan pour nettoyer les bancs.

C'est positif, et ce que nous demandons, c'est que ces deux éléments là soient détaillés et élaborés dans le programme que vous allez maintenant préparer et que vous allez présenter avec la Commission. Notre soutien est très clair.

un budget qui est basé sur des ressources propres et aussi l'examen à mi parcours de la supervision financière. À ce sujet, je dois vous dire que je continue à penser que c'est l'architecture de la Banque centrale européenne qu'il faut utiliser à cet effet et pas les propositions de Larosière, qui sont, pour le moment, la base de départ de la Commission et du Conseil. Finalement, notre soutien va aussi dépendre, comme vous le savez, de la nouvelle structure de la Commission. Nous voulons une Commission qui est efficace, avec des compétences mieux distribuées que ce n'était le cas dans le passé et, dans ce cadre là, nous comptons aussi sur la promesse que vous avez faite à notre groupe, à savoir qu'un commissaire LIBE particulier, compétent pour les droits fondamentaux et les libertés civiles, recevra une place dans votre équipe.

Voilà pourquoi, pour le bien commun européen, nous avons besoin de plus d'audace, d'une Commission avec plus d'ambition, et nous espérons que vous allez le faire et que vous allez aussi, dans votre programme définitif, répondre à nos attentes.